Podczas gdy upadają kolejne dyktatury w krajach arabskich reżim Bashara al Assada wciąż odwołuje się do polityki terroru i represji wobec własnego społeczeństwa, dyskryminując prawa człowieka. Przypadek pani Rafah Nached, uznanej w świecie pierwszej syryjskiej psychoanalityk, pokazuje dobitnie utratę legitymizacji władzy reżimu oraz brak jakiegokolwiek pomysłu na koegzystencję ze społeczeństwem. Ruch wolnościowy w Syrii przybiera na sile i dotychczasowy przywódca wykazuje już pełną świadomość nadchodzącego końca swoich dyktatorskich rządów.

Przedstawiony zarzut działania na rzecz destabilizacji państwa osobie organizującej warsztaty wsparcia dla pokrzywdzonych zbrodniczą aktywnością służb podległych władzom jest wyjątkowo absurdalny, a wręcz ociera się o paranoję. Wzywam zatem syryjskie władze do natychmiastowego uwolnienia Rafah Nached oraz zaprzestania prześladowań obywateli niosących pomoc humanitarną.

Liczę więc na kontynuację takich działań w oparciu o jej dorobek.